Seit der Annahme meines Initiativberichts zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit bis 2020 sehe ich mit Freude, dass die Kommission immer wieder Legislativvorschläge unterbreitet, die unseren Forderungen entsprechen.

Zwar hätte ich mir gewünscht, dass im Zusammenhang mit der regelmäßigen technischen Überwachung schon eine konsequentere Trennungspflicht von Prüf und Wartungspersonal vorgeschrieben wird, doch ist der Kompromiss das Vier Augen Prinzip und die Zertifizierung der Werkstätten sowie des Personals hinnehmbar. Dass ab 2016 nun auch schwere Motorräder geprüft werden müssen, ist ein Erfolg für die Sicherheit. Bis 2018 wird die Kommission uns nachweisen, dass auch für die leichten Motorräder eine Unfallrelevanz besteht.